virðulegi forseti það hefur auðvitað margt komið fram hér í dag þó ekki endilega allt um efnisatriði málsins sem er auðvitað efnahagsástandið og

margir þingmenn hafa eytt svona sínu helsta púðri hér í að kalla eftir tillögum eftir þingflokki vinstri grænum tillögum til úrlausnar og

þannig að ég ætla svo sem ekki að eyða miklu púðri í þennan málflutning en mig langar að ræða dálítið um form og það hvernig við tökumst á við þennan vanda hér sem sitjum hér á þessu þingi stjórnarandstöðuþingmenn og jafnvel sumir þingmenn ríkisstjórnarflokkanna hafa kvartað undan því að þingið hafi ekki verið haft nægilega með í ráðum og nú er það svo að við erum hér að ræða plagg sem hefur verið kallað efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar sem þó hefur ekki komið til neinnar formlegrar umfjöllunar hér inni við vitum að ríkisstjórnin segist vera með áætlun og við vitum að stýrivaxtahækkun seðlabankans er hluti hennar að minnsta kosti samkvæmt

hér var náttúrlega farið yfir það að það eru ekki allir eitt sáttir um það hvort sem það er fjármálaráðherra hæstvirts sem talar sem segir að stýrivaxtahækkunin sé skilyrði alþjóðagjaldeyrissjóðsins utanríkisráðherra hæstvirtur sem segir að þetta sé tillaga ríkisstjórnar og svo auðvitað iðnaðarráðherra hæstvirts sem sagði að þetta væri ákvörðun seðlabankans en þá ætluðu þeir sér að birta sérstaka fréttatilkynningu um það að víst væri þetta jú skilyrði alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þó þetta væri allt saman trúnaðarmál það er þetta fræga letter of intent sem hefur verið nefnt þá væri þetta eðli málsins samkvæmt ekki lengur trúnaðarmál og seðlabankinn með leyfi forseta segir á heimasíðunni í samningsgerðinni segir í nítjánda tölulið to interest to átján percent sem mér finnst svona skemmtileg tilvitnun hjá seðlabankanum en þetta þýðir væntanlega að þessi yfirlýsing þeirra að þeir telja sig de facto hafa verið svipta sjálfræði í vaxtaákvörðunum og eru að láta vita af því á heimasíðu sinni og það er auðvitað stórmerkilegt mál því seðlabankinn á jú að vera sá sem ákveður vexti hér í þessu landi þetta er enn og aftur til marks um þetta einkennilega stríðsástand milli seðlabankans bankastjóra hans og ríkisstjórnarinnar ég velti því fyrir mér úr því að málið er jú í þessum einkennilega farvegi hvort væri ekki betra að frá breiðari aðkomu að efnahagsáætluninni þar sem jafnvel væri hægt að fá upplýsingar um það á hverju hún byggist þannig að við þurfum ekki að reiða okkur á svona óljósar heimildir svo kemur hin munnlega gangi inn í og það verður áhugavert fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar að ráða í mismunandi orð manna um þessi mál öllsömul ég

hækka vexti um leið og vart verður við verðbólgu til þess að reyna að berja hana niður og ef vextirnir eru ekki hækkaðir nægilega mikið þá rýkur verðbólgan upp og það getur orðið til þess að vextir hækka en ekki nægilega til að hamla verðbólgunni og það getur endað með því að bæði verðbólga og vextir rjúka upp við þekkjum þetta auðvitað frá suður ameríku þar sem vextir hafa farið yfir hundrað prósent og óðaverðbólga ríkt þar hafa hlutirnir farið úr böndunum en samt hafa menn fest sig í líkönin oft með skelfilegum afleiðingum hér hefur svona verið gefið til kynna að vaxtahækkunin

ýmsir hagfræðingar hafa bent á og talið að í svona skarpri kreppu sé vaxtahækkun óskynsamleg vaxtalækkun geti haft betri áhrif því kreppan sé orðin svo djúp því auðvitað er það þannig þegar allt kemur til alls að myntin og gjaldeyrismarkaðurinn snýst um trúverðugleika hagkerfisins og ef vaxtahækkun hefur þess vegna gert að fyrirtæki fara hér á hausinn unnvörpum og fólk missir vinnuna unnvörpum þá dregur það úr trúverðugleika hagkerfisins og þá mun þessi vaxtahækkun ekki hafa þau áhrif sem henni er ætlað og eins og ég sagði hér áðan ég er ekki hagfræðingur en mér finnst full ástæða til þess að þingið skoði þessa vaxtahækkun og þessa vaxtastefnu sem hér er í gangi skoði þessi rök í málinu og fái kynningu á þessari efnahagsáætlun þetta væri til dæmis hægt að gera í efnahags og skattanefnd þingsins og ekki aðeins vaxtahækkunarkafla meintrar efnahagsáætlunar heldur líka kafla annar þriðji og fjórða og svo framvegis sem ég vona að sé búið að skrifa af því við þurfum fyrst og fremst að byggja hér upp traust ekki bara á hagkerfinu heldur líka traust úti í samfélaginu það er alveg rétt sem ýmsir sem hér hafa staðið í dag hafa rætt að það er traust á stjórnmálamönnum traust á hagstjórninni traust á peningamálastefnunni allt er þetta langt niðri alveg eins og þjóðin er langt niðri atvinnuhorfurnar eru slæmar spariféð horfið skuldbindingar vaxnar mönnum yfir höfuð það skiptir máli til þess að byggja upp þetta traust að hér sé gagnsæi í ákvörðunum að þetta sé rætt hér á þinginu og við stöndum ekki bara hér og bítumst um hver segir hvað hvernig heldur líka hvað við erum að tala um hvert við erum að fara með þessa efnahagsáætlun hvað ætlum við að gera af því fólk skynjar ekki hvernig þessi vaxtahækkun sem kemur hér eftir að búið er að lækka vexti um þrjú prósentustig að þeir eru skyndilega hækkaðir aftur um sex prósentustig og enginn

kallað eftir tillögum og auðvitað liggur það fyrir að það þarf að koma gjaldeyrisviðskiptum í lag þetta ástand gengur ekki mikið lengur og við sjáum það á öllum okkar viðskiptum sem eru enn í lamasessi við sjáum það líka á stöðu íslendinga í útlöndum núna síðast í morgun voru fulltrúar sambands íslenskra námsmanna erlendis á fundi menntamálanefndar alþingis og skýrðu frá aðstæðum námsmanna í útlöndum sem ekki eru beysnar þannig að auðvitað þarf að koma markaðnum í lag og við þurfum að átta okkur á því hvort þessi vaxtahækkun muni þjóna þeim tilgangi sínum og hvað meira þarf að gera auðvitað þarf að klára samkomulagið við breta en ekki undir hvaða kostum sem er því það má ekki skuldsetja þjóðina kynslóðir fram í tímann það þarf að taka ákvörðun um endurskoðun bankakerfisins hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér áðan að hann væri enn þeirrar skoðunar að þessi ríkisvæðing væri tímabundin og það þyrfti að setja bankana í einkavæðingu um leið og hægt væri ég er þeirrar skoðunar að við þurfum að læra talsvert af því hvernig fór og ég held að við getum til dæmis lært af nágrannaþjóðum okkar norðmönnum og svíum

bankarnir stefna og þar hefur jú verið rekin mun skynsamlegri bankapólitík en hér á landi við verðum líka að gæta þess þegar hér verða sett fram fjárlög að það má ekki glutra niður velferðarkerfinu það má ekki glutra niður menntakerfinu eða menningunni og ég minni á skýrslu así sem núna er búin að gefa út skýrslu um horfurnar í efnahagsmálum þar sem lögð er áhersla á að þetta bitni ekki á velferðarkerfinu að þetta komi ekki niður á sveitarfélögunum og sveitarfélögin jafnvel komi til móts við íbúana með aukinni þjónustu til dæmis með því að afnema þjónustugjöld í skólum leikskólum og tómstundastarfi við vitum hins vegar að á sama tíma er búið að taka út fjórtán hundruð milljóna króna framlag frá jöfnunarsjóði og illa horfir fyrir mörgum sveitarfélögum í því árferði sem nú er við þurfum líka að velta fyrir okkur atvinnuástandinu hvernig hið opinbera geti komið að því að bæta það hvort hið opinbera hafi svigrúm til dæmis til að fara út í viðhaldsverkefni atvinnusköpun án þess að vera hér að ráðast í miklar stofnfjárfestingar því þó ástandið sé erfitt má það ekki verða til þess að auka misskiptinguna í okkar samfélagi hér hefur hún aukist á undanförnum árum og af því að háttvirtur þingmaður helgi hjörvar ræddi hér áðan um alla þá sem nú kæmu og segði að ég sæi það það er vissulega rétt það segja það margir að það er vissulega rétt líka að það hefur verið varað við misskiptingunni og við höfum verið á ansi hraðri leið þangað hér hefur líka verið rætt um fjölmiðla ég ætla að ljúka þessu og segja frá því að ég er búin að lesa yfir það merka tímarit séð og heyrt á þessu ástandi sem nú er það er dálítið merkilegt ef þingmenn komast í nýjasta eintakið af því tímariti þar sem er verið að sýna gömul blöð sjáið nýja hummerinn hans sjáið nýja flotta húsið hans sjáið nýju sundlaugina hans við verðum auðvitað að horfa til baka og hugsa á hvaða vegferð höfum við verið og ætlum við að halda áfram á sömu braut um leið og við getum nú er kominn tími ekki fyrir hummera heldur fyrir félagshyggindi og fyrir sjálfbæra þróun og þar eigum við mikil sóknarfæri þegar við erum komin í gegnum ástandið núna en til þess að við komumst í gegnum það þarf að gera þetta ferli gagnsærra þingið þarf að koma að því og við þurfum að taka mjög yfirvegaðar ákvarðanir um peningamálastefnuna og hvert hún stefnir á næstu dögum og mánuðum